Und während etwa die Serben nicht in Bosnien und Herzegowina verbleiben wollen, wollen die Bosniaken mehr Zentralisierung. Diese Gegensätze lassen sich einfach nicht wegdiskutieren oder ignorieren. Auch wenn Brüssel seit Jahren unter Einsatz vieler Milliarden versucht, aus Bosnien einen multiethnischen Staat zu machen, gibt es hier keine nennenswerten Erfolge.

Mit ihrer einseitigen Unterstützung der Kosovo Albaner hat die EU zu den Problemen ja beigetragen. Und dass die Serben im Kosovo unter Diskriminierung zu leiden haben, scheint die sonst so menschenrechtsbewegte EU kaum zu stören. Auch wird den bosnischen Serben das Selbstbestimmungsrecht verweigert. Noch dazu übt die EU Druck aus, mittels einer Verfassungsreform die Serben in einen zentralistischen bosnischen Staat zu zwängen, wo sie unter der Oberhoheit der muslimischen Bosniaken leben müssten. Diese kurzsichtige Politik sollte bald ein Ende haben!